virðulegur forseti háttvirtum þingmanni til upplýsingar voru um hundrað milljarðar í gjaldeyrisvarasjóði fyrir tveimur árum hann hefur núna verið fimmfaldaður öllum ber saman um það að þá var tækifærið til þess að efla og auka hann á þeim kjörum sem væru þannig að við sem þjóð gætum gert það með hagkvæmum hætti þar með hefðu menn fyrirbyggt mikið af þeim vanda sem við nú stöndum frammi fyrir en það hefur sannarlega komið fram allt þetta ár hversu erfið skilyrði nú eru fyrir ríkissjóð að sækja það fé sem menn hefðu betur hugað að þá en það er gott að heyra háttvirtan þingmann viðurkenna þetta hér í ræðustólnum en ég hlýt þó að ítreka þá spurningu hvort hann telji eðlilegt að hafa hér gjaldeyrisvarasjóð upp á eitt eða tvöþúsund milljarða króna eins og háttvirtur þingmaður er að tala um gríðarlegar fjárhæðir hver á að bera þann kostnað hvernig sér háttvirtur þingmaður fyrir sér að sá kostnaður verði borinn og þá hljótum við líka að spyrja háttvirtan þingmann vegna þess að hann kallar hér eftir innspýtingu og auknum hagvexti hvort hann telji að í fimmtán prósent verðbólgu sem við búum við í dag að þá sé rétti tíminn til að grípa til þensluhvetjandi aðgerða og keyra hér upp hagvaxtaraukandi aðgerðir í fimmtán prósent verðbólgu og hvers konar hagfræði það eiginlega sé hvort háttvirtur þingmaður sé ekki sammála aðilum vinnumarkaðarins um að hér sé mikilvægasta verkefnið að ná tökum á þeirri verðbólgu sem nú geysar